Pane předsedající, není pochyb, že směrnice o službách měla být klíčová pro otevření cesty k rozvoji služeb v členských státech, zejména pak pro přeshraniční využívání mnohem většího spektra možností jak pro podnikatele, tak také pro spotřebitele.

Je mi velmi líto, že pět zemí nemá funkční jednotná kontaktní místa, ale mnohem závažnější je, že i mezi těmi ostatními kontaktními místy v členských státech není zatím vlastně vytvořena kvalitní interoperabilita.

Já chci poděkovat paní zpravodajce a také stínové zpravodajce Handzlikové za to, že v podstatě pravdivě popsaly situaci, jaká tady před námi je.